Sigur că și eu am citit o serie de studii care arată câte violuri au loc în această perioadă în Republica Congo, dar mai grav mi se pare ce mi a povestit colega mea Veronique De Keyser, care a fost acolo și a văzut câtă suferință este în rândul populației, câtă teroare, mai ales în rândul femeilor și în rândul copiilor. Această situație trebuie să înceteze și trebuie să cerem cu fermitate, noi, instituțiile Uniunii Europene, de aici, din Parlament, ca autoritățile din Congo să facă toate investigațiile necesare și să i pedepsească pe cei vinovați, și, de asemenea, să acorde consiliere, atât medicală, cât și consiliere juridică și psihologică, tuturor victimelor, care trebuie să fie cuprinse într un program de protecție, și, de asemenea, toată comunitatea internațională, în special organizațiile de femei, să reacționeze, să punem capăt acestei situații din Congo.